dar aș spune că anul acesta el are o semnificație specială. Am în vedere aici, sigur, perspectiva alegerilor europene de la anul și, de asemenea, contextul politic în care consensul față de proiectul european pare să fie fragilizat. De aceea, cred, e nevoie de o viziune clară asupra rolului pe care trebuie să îl joace Uniunea în lume. Aș vrea să îl felicit pe colegul meu, Elmar Brok, pentru raportul redactat în Comisia AFET. E un raport care reușește să propună, dincolo de recomandări concrete, o asemenea viziune, pentru o acțiune externă mai coerentă. Pentru cetățenii europeni e, într adevăr, cum au spus o și alți colegi, important ca Uniunea să le apere interesele într un mod hotărât, într un mod unitar, bazându și politicile pe promovarea valorilor pe care ni le am asumat. Pentru ca lucrul acesta să fie o realitate, sigur, e nevoie de mai multe resurse decât în prezent și nu pot decât să îmi exprim regretul față de reducerea cadrului financiar multianual în acest context. Ideea cercurilor concentrice ale păcii, securității și dezvoltării, concretizată prin încheierea parteneriatelor strategice ale Uniunii, e o componentă esențială a acestei viziuni asupra rolului Europei în lume. Dar aici e nevoie, cred, de mai multă coerență și de implicarea Parlamentului în luarea deciziilor privind viitoarele parteneriate. Pe lângă obiectivul extinderii, care rămâne mereu actual, subscriu ideii că Uniunea trebuie să se angajeze mai mult în direcția politicii europene de vecinătate. Determinarea noastră de a susține țările din vecinătate e pusă la încercare de evoluțiile politice din unele dintre țările acestea.